Rząd prezydenta Mugabe wielokrotnie łamał zasady praworządności, swobody obywatelskie są ograniczane, a korupcja skutecznie hamuje rozwój tego państwa. Ponieważ swoboda wypowiedzi, prawo do zrzeszania się i zgromadzeń są zapisane w konstytucji Zimbabwe, to doniesienia związane z postępowaniem władz wobec pastora Mawarire oraz innych obrońców praw człowieka, między innymi Itai Dzamary, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, są bardzo niepokojące. Liczne protesty społeczne wzywające do poprawy sytuacji gospodarczej i poszanowania praw człowieka zostały brutalnie stłumione przez rząd, a pastorowi mimo uwolnienia przedstawiono politycznie umotywowane zarzuty.

Dlatego władze tego kraju muszą zaprzestać represji wobec obrońców praw człowieka i przedstawicieli opozycji. To bardzo ważne, szczególnie w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich.